Ihre letzten Worte, insbesondere was die Ressourceneffizienz angeht, kann ich nur unterstützen. Sie stehen aber in den nächsten Monaten im Fokus der gesamten Entscheidung, weil sich ja jetzt ein gemeinsamer Standpunkt entwickeln wird. Sie müssen mit dem Rat entscheiden und verhandeln, und ich darf Ihnen sagen, in den letzten sieben Monaten hat sich der Europäische Rat keinen Millimeter bewegt, und das lag nicht an der belgischen Ratspräsidentschaft.

Ich glaube also, Herr Kommissar, wir werden in den nächsten Monaten eine intensive Beratung führen müssen.

Aber das ist kontraproduktiv, denn der Binnenmarkt ist längst geboren, und wir müssen ihn jetzt anständig erziehen.

Noch einmal, das Stichwort 16 zu 1 wie Richard Seeber das deutlich gesagt hat zeigt, dass wir da noch viel machen müssen. Wenn wir da einig sind, dann sind wir auf einem guten Weg. Herr Kommissar, ich habe überhaupt keinen Zweifel, dass Sie Ihre Aufgaben kennen. Ich möchte ausdrücklich unterstreichen, dass Sie Ihre Aufgaben exzellent wahrnehmen, und wir werden Sie anstoßen, ab und zu auch ein bisschen robust.